Criza a făcut ca multe state membre să mărească cotele de TVA, astfel încât acesta a devenit un venit și mai important al bugetelor statelor membre. În fiecare an, ori de câte ori discut cu studenții mei circuitele informaționale și cele reale generate de regimul european al TVA, urmează întotdeauna dezbateri aprinse despre complexitatea, povara și evaziunea pe care acest regim european al TVA ului le favorizează. De aceea, susțin foarte mult propunerile din raportul domnului Casa, colegul meu, care vizează reducerea și eliminarea, pe cât posibil de către fiecare stat membru, a excepțiilor, scutirilor și cotelor de TVA reduse, care nu fac decât să mărească complexitatea și povara administrativă a acestui impozit. Evident că susțin măsurile care reduc formalitățile birocratice cerute de aplicarea acestui regim. Am însă rețineri serioase vizavi de propunerile privind scutirea generală a activităților organizațiilor neguvernamentale non profit, deoarece, în multe cazuri, și nu doresc să dau exemple acum, aceste organizații nu fac decât să acopere